virðulegi forseti ég vil biðja háttvirtan þingmann að jafna ekki saman því hruni sem varð á íslandi og erfiðleikum sem aðrir þjóðir vissulega eiga við að stríða nú um stundir staðreyndin er sú að þrátt fyrir eins og háttvirtur þingmaður bendir á að ísland sé hluti af evrópska fjármálamarkaðnum þá giltu hér ekki sömu reglur til að öllu leyti og gerðu til að mynda á norðurlöndunum þar sem þær voru mun betur útfærðar og ekki skiptir minna máli að reglunum sé fylgt eftir með eftirliti en á það vantaði á íslandi og það var markvisst af hálfu stjórnanda